Señor Presidente, señor Comisario, señorías, aunque la situación humanitaria, como nos acaba de explicar el Comisario, es terrible, con más de cien mil muertos, seis millones de refugiados internos y externos, mi Grupo político habría preferido que este debate hubiese tenido lugar a raíz de los últimos acontecimientos las declaraciones del Presidente de Francia y del ministro de Defensa de este país, antes de ayer en la Comisión de Asuntos Exteriores

la rueda de prensa que dará mañana en Jordania el secretario de estado de los Estados Unidos

la próxima reunión de la oposición en Estambul la expiración del embargo el día 31 de este mismo mes y, por supuesto, señor Presidente, la Conferencia de Ginebra, anunciada tras el encuentro del secretario de estado de los Estados Unidos y el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia. Pero aquí cabe preguntarse cuál será la posición de las partes. El Asad ya ha dicho claramente, en declaraciones al diario El Clarín que él se opone, y la oposición solamente quiere mantener este proceso de diálogo bajo el auspicio y la supervisión de las Naciones Unidas. Y cabe preguntarse también cuál será la posición de otros actores, como Israel, Irán, Turquía, Qatar, o Arabia Saudí, que tienen intereses contrapuestos. Mientras tanto, la situación humanitaria se agrava, las atrocidades se suceden en este país y creo, señor Comisario, que, más allá de la ayuda humanitaria, habría que preguntarse qué es lo que podemos hacer. Hay una diferencia clara entre la posición de Rusia y la del resto del mundo occidental sobre el futuro de El Asad, pero más allá de esa diferencia existe una convergencia en la comunidad internacional para evitar el caos en Siria aunque ya estamos muy próximos a una situación de caos y un régimen islamista radical. Aprovechemos esa convergencia para buscar soluciones concretas a corto plazo que acaben con esta masacre y con estas atrocidades. Y da la impresión, señor Comisario, de que, salvo en el tema de la ayuda humanitaria, donde la Unión Europea lo está haciendo, habida cuenta de sus posibilidades, francamente, la Unión Europea está quedando fuera de juego en la solución política.